Monsieur le Président, vous savez que tout ce qui est exagéré est insignifiant. Voilà pourquoi je ne répondrai pas aux collègues qui ont parlé de ce sujet très controversé j'en conviens sans le sérieux et sans l'objectivité nécessaires et, malheureusement, en versant dans un populisme surtout de la part des Verts de mauvais aloi, ou en se trompant de sujet, comme le représentant des non inscrits. Il faut se faire une raison. Au moment où les prix du brut flambent, il est inadéquat de donner le signal qu'il faut, en plus, une augmentation des impôts, lesquels constituent déjà jusqu'à deux tiers des prix à la pompe.

Vous prendrez votre responsabilité, demain, on verra.